Saben los dos que mi Grupo es un grupo crítico, que no comparte la actual orientación en la política de seguridad y defensa, porque creemos que ha llegado el momento de iniciar una transición hacia un modelo que consiga la desmilitarización de la seguridad, para dar respuesta a lo que crea hoy inseguridad en el mundo.

Esa respuesta no pasa por incrementar el gasto militar, por tener más armas, tener alianzas militares como la OTAN, que pueden intervenir fuera del mandato del Consejo de Seguridad y que pueden hacer ejercicios de violencia como el de Irak.

La vía es iniciar un proceso distinto, desmilitarizado, para alcanzar, a través de unas Naciones Unidas rediseñadas, el verdadero gobierno democrático del mundo, para alcanzar ese objetivo de la paz.